w Polsce oznaczać będzie jeszcze większą presję na przenoszenie produkcji papieru, szkła, cementu poza granice Unii. W warunkach kryzysu polityka klimatyczna staje się kamieniem u szyi europejskiego przemysłu, który będzie w końcu przenosił się do krajów, które są naszymi bezpośrednimi konkurentami.